Gospodine predsjedniče, poljoprivrednici su kroz povijest, ali i danas u svijetu, prvi uzgajivači sjemena. Njihova uloga važna je za sigurnost opskrbe hranom, biološku raznolikost, prilagodbu klimatskim promjenama i zbog toga poljoprivrednici moraju zadržati pravo da uzgajaju vlastito sjeme, prilagođeno lokalnim uvjetima. Biljne sorte su normalno zaštićene pravima biljnih sorti, što je bolja forma od intelektualnog vlasništva jer dozvoljava poljoprivrednicima korištenje zaštićenih sorti kako bi kreirali nove.

Europsko zakonodavstvo ne dozvoljava patentiranje sorti životinja i biljaka te neophodnih bioloških procesa u proizvodnji biljaka i životinja. Žestoko se protivim patentiranju života i ogorčena sam na odluku Europskog ureda za patente koji je u predmetu o rajčici i brokuli presudio da biljni proizvodi koji dolaze iz konvencionalnih uzgoja mogu biti zaštićeni kao patenti.